hitaveitu suðurnesja orkubúi vestfjarða og rarik í öðru lagi er lagt til að fjármálaráðherra leggi allan eignarhlut ríkisins í orkubúi vestfjarða og rarik inn til landsvirkjunar sem viðbótareigendaframlag ríkissjóðs í landsvirkjun í þriðja lagi er lagt til að gerð verði breyting á lögum um stofnun hlutafélags um rafmagnsveitur ríkisins þannig að eytt verði óvissu um skattalega meðferð við stofnun hlutafélags um fyrirtækið samkvæmt lögum um stofnun hlutafélaga um hitaveitu suðurnesja orkubú vestfjarða og rafmagnsveitur ríkisins fer iðnaðarráðherra ýmist einn eða ásamt fjármálaráðherra með eignarhlut ríkisins í fyrirtækjunum er það frávik frá þeirri skipan sem almennt var komið á meðferð slíkra eigna með annarri reglugerð um stjórnarráð íslands en þar segir að fjármálaráðuneytið fari með mál er varða eignir ríkisins þar á meðal verðbréf og hlutabréf svo og fyrirsvar þeirra

með hliðsjón af þessu hefur verið ákveðið að fjármálaráðherra skuli alfarið taka við eigandahlutverki ríkisins gagnvart orkufyrirtækjum í þess eigu þetta er gert í ljósi þess að óheppilegt getur verið að handhöfn vegna eignarhalds sé hjá sama ráðherra og fer með almenna stjórnsýslu á sviði auðlinda og orkumála hvað varðar orkubú vestfjarða og rarik verður þetta fyrirsvar óbeint hjá fjármálaráðherra því í frumvarpinu er lagt til að eignarhald ríkisins í fyrirtækjunum færist til landsvirkjunar en að fyrirsvar vegna eignarhalds ríkisins í landsvirkjun verði hjá fjármálaráðherra í samræmi við framangreinda ákvörðun er með frumvarpi þessu leitað eftir viðeigandi breytingum á lögum og verði frumvarpið að lögum færist meðferð hlutafjár ríkisins í fyrirtækjunum til fjármálaráðherra um áramót lögð er til sú breyting á lögum um stofnun hlutafélaga um orkubú vestfjarða og rafmagnsveitur ríkisins að stjórnir félaganna skuli skipaðar þremur til fimm mönnum á grundvelli þessarar heimildar mætti síðar fækka stjórnarmönnum úr fimm í þrjá með breytingu á samþykktum félaganna en gert er ráð fyrir að skipan stjórna félaganna verði óbreytt að minnsta kosti fram að aðalfundum í félögunum á næsta ári í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að fjármálaráðherra leggi allan eignarhlut ríkisins annars vegar í orkubúi vestfjarða og hins vegar í rarik inn til landsvirkjunar sem viðbótareigendaframlag ríkisins en íslenska ríkið á og fer með hundrað prósent hlut í báðum fyrirtækjunum með því verða orkubú vestfjarða og rarik að fullu dótturfélög landsvirkjunar sem fer eftir það með eignarhlutina með breytingunni má ná fram ýmiss konar þróun í rekstri fyrirtækjanna í upphafi samningaviðræðna um kaup á landsvirkjun var gert ráð fyrir að landsvirkjun rarik og orkubú vestfjarða yrðu sameinuð í eitt fyrirtæki eftir að ríkissjóður hefði leyst til sín eignarhluta sveitarfélaganna í landsvirkjun með því hefði ríkið sameinað eigur sínar á raforkumarkaði í eitt fyrirtæki í framleiðslu dreifingu og sölu í frumvarpinu er hins vegar horfið frá þessu og nú lagt til að orkubú vestfjarða og rarik verði áfram rekin sem sjálfstæð hlutafélög en að fjármálaráðherra leggi alla eignarhluti ríkisins í orkubúi vestfjarða og rarik inn til landsvirkjun sem viðbótareigendaframlag ríkisins eins og áður sagði þessi sömu fyrirtæki stofnuðu fyrr á þessu ári fyrirtækið orkusöluna e h f til að annast raforkusmásölu og var stofnun þess fyrsti vísirinn að framtíðarsamstarfi fyrirtækjanna hér er að þessu sinni stigið afmarkað skref í þróun og skipulagi þessara opinberu fyrirtækja og þar með varðandi mótun orkumarkaðarins en ekki er um sameiningu eða samruna fyrirtækjanna að ræða í eitt sameinað fyrirtæki

nú er aðeins stigið skref í tengslum við kaup á eignarhlutum og fyrirkomulag eigna ríkissjóðs afstaða gagnvart lánardrottnum og viðskiptaaðilum breytist ekki að öðru leyti enda um sama rekstrarform áfram að ræða frekari þróun síðar ber að meta og ákvarða út frá viðskiptalegum sjónarmiðum í samræmi við mótun raforkumarkaðarins og samkeppnisaðstæður hitt liggur áfram alveg ljóst fyrir að ríkissjóður er eini eigandinn og á þessi fyrirtæki að öllu leyti einn eftir þau kaup sem nú hefur verið samið um þetta mun ekki breytast nema með sérstakri ákvörðun alþingis ef til slíks kemur í þessum áfanga er einnig stigið skref varðandi fyrirsvar fyrir þessum eignum og varðandi eigna fyrirkomulag af hálfu ríkissjóðs eins og áður segir lög um skattskyldu orkufyrirtækja númer fimmtíu tvö þúsund og fimm tóku gildi þrjátíu maí tvö þúsund og fimm og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu tvö þúsund og sjö vegna tekna ársins tvö þúsund og sex rafmagnsveitur ríkisins hafa samkvæmt þeim lögum verið skattskyldar frá upphafi ársins tvö þúsund og sex óháð stofnun hlutafélags um rekstur þeirra yfirfærslan sem átti sér stað fyrsta ágúst síðastliðnum með breytingu á rekstrarformi fyrirtækisins hefur sem slík ekki skattskyldu í för með sér hins vegar er lögð til sú breyting að hlutafélagið taki yfir allar skattaréttarlegar skyldur og öll skattaréttarleg réttindi sem að öðrum kosti hefðu fallið á rafmagnsveitur ríkisins vegna rekstrar þeirra á tímabilinu fyrsta janúar til fyrsta ágúst tvö þúsund og sex er þeirri yfirtöku ætlað að taka til allra skatta þar með talið tekjuskatts virðisaukaskatts og tryggingagjalds

jafnframt er lagt til að áréttað verði að yfirfærsla eigna skuli í skattalegu tilliti miðast við verðmæti eigna að gerðu endurmati samkvæmt ákvæðum þriðju grein laga númer fimmtíu